Durante la Sua presidenza ha dimostrato che l'Europa non dovrebbe isolare, ma unire nei negoziati sulla Brexit con il Regno Unito attraverso la ricerca di una risposta europea nel contesto della politica migratoria e l'accoglienza di rifugiati nella lotta contro il populismo sul piano Juncker e sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria e il mantenimento della Grecia nell'area dell'euro. Le sfide sono state grandi e, nonostante le nostre divergenze di opinione, le polemiche, i dibattiti, che sono anche il segno della vitalità della democrazia, ha sempre potuto contare sul Parlamento europeo per un'Europa più giusta, più unita, più sostenibile e più vicina ai cittadini.